Monsieur le Président, ce prochain Conseil est sans doute celui de la dernière chance, pour les dirigeants européens, de se souvenir que nous avons fondé l'Europe pour défendre des valeurs et agir ensemble quand l'essentiel est en jeu. Or, quand un peuple se trouve livré à la menace meurtrière de son dirigeant, c'est bien de l'essentiel qu'il s'agit. Grâce aux efforts de la France et de la Grande Bretagne, une résolution a été adoptée.

Le Conseil de demain doit donner un signal fort, soutenir l'intervention en cours, reconnaître la résistance libyenne pour la renforcer et isoler plus encore Kadhafi de manière à ce que ce régime tombe. Et c'est aussi de l'essentiel qu'il s'agit quand nous voyons ce qui se passe à Bahreïn, au Yémen ou en Syrie. C'est encore de l'essentiel qu'il s'agit quand nous voyons le cycle de violences repartir et flamber au Proche Orient. Des dirigeants européens, nous attendons, nous Parlement européen, qu'ils agissent avant qu'il ne soit trop tard.